Ella tiene movilidad reducida —va en silla de ruedas— y una compañía, la segunda compañía aérea española en facturación, le prohibió el embarque por no ir acompañada, al hacer una interpretación errónea del Reglamento del año 2006 de este Parlamento, concretamente del artículo 4, apartado 1, del Reglamento sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. Evidentemente, esta interpretación es errónea, porque el principio que impera y el espíritu de toda la Unión Europea es el de no discriminación y el de que cualquier persona, aunque tenga movilidad reducida, pueda ir y pasear, y también viajar, por toda la Unión. Se trata, sin ninguna duda, de una discriminación clara y de una triquiñuela para discriminar, confundiendo la seguridad con la comodidad. Las compañías abusan de esta posibilidad de exigir un acompañante, obligando a la segunda persona a pagar el precio completo de su billete.

Dado que ha dicho y ha anunciado que está revisando toda la reglamentación en transporte aéreo, indico a la Comisión que es el momento de clarificar este artículo 4 del Reglamento, para que no vuelva a suceder un caso igual. También es un llamamiento a las compañías aéreas para que abandonen de inmediato estas malas prácticas, que ponen en entredicho el principio de no discriminación.